In één weekend was een besluit over een pakket van honderden miljarden euro onvermijdelijk. Een wake up call strengere en consequentere begrotingsregels zijn cruciaal en moeten versterkt worden. Voorzitter, de Raad was eensgezind, laten wij ook die eensgezindheid tonen. Maar helaas, als ik voorzitter Schulz van onze socialistische collega's hoor, dan is die eensgezindheid niet hier in dit Huis. Voorzitter, wij allen in dit Huis willen een Europa met duurzame economische groei, met voldoende banen voor onze burgers en met gezonde bedrijven. Dat kunnen wij alleen bereiken met een stabiele munt en een stabiele economie. Voor een ambitieuze 2020 strategie is een Stabiliteits en groeipact dat gerespecteerd móet worden, cruciaal. En voor beide geldt dat succes afhankelijk is van een stevige Europese governance Dat is de kern van de resolutie waarover wij de afgelopen week met de fracties in dit Huis over hebben gediscussieerd. Commissaris Rehn verdient onze steun en ik vind het onverantwoordelijk dat onze socialistische collega's die steun weigeren te geven. Voorzitter, onverantwoordelijk gedrag van speculanten is níet de oorzaak, maar het heeft de eurocrisis wel aangewakkerd.